Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei prime tre mesi del 2014, in soli cento giorni quindi, sono sbarcati in Italia 20000 migranti. Sapete quanto costa l'emergenza umanitaria? Costa all'Italia 300000 euro al giorno, oltre 9 milioni di euro al mese. Se il trend non cambia, l'Italia quest'anno rischia di spendere 110 milioni di euro per il controllo alle frontiere e le operazioni di soccorso e intanto Frontex, l'Agenzia europea, spende 34 milioni di euro l'anno in costi amministrativi e burocratici. Vi sembra giusto? E stendo un velo pietoso sul fatto che la sede di Frontex è a Varsavia, lontana 3000 chilometri da Lampedusa, dove approdano quasi ogni giorno le carrette del mare. Sono stata a Lampedusa, sono volontaria della Croce Rossa e sono orgogliosa dell'Italia che ha sempre fatto il suo dovere in maniera eccellente, salvando tante vite umane e per questo ringrazio le forze dell'ordine e gli operatori umanitari, ma è ora di dire basta. L'immigrazione non è un problema solo dell'Italia. Chiediamo subito una sede operativa, una base operativa di Frontex in Italia.